Monsieur le Président, chers collègues, nous voici au terme de la quatrième réforme de la Cour de justice, la suppression du Tribunal de la fonction publique.

L'Union européenne n'est pas avare de dépenses coûteuses et inutiles sur le dos des contribuables européens, alors que l'austérité s'abat sur les juridictions nationales. Nous connaissions le mépris de l'Union pour les peuples européens, nous avons pu le constater envers ses propres juges et fonctionnaires, qui n'ont pas été consultés.

Le printemps des peuples européens approche.